Chcela by som v tejto súvislosti pripomenúť dva dôležité fakty.

Čo je horšie, stále viac ľudí ohrozuje chudoba napriek tomu, že majú prácu. Po druhé, prah chudoby je v každom členskom štáte iný. Vo Francúzsku alebo Nemecku sa za chudobného považuje človek s príjmom nižším ako tisíc euro mesačne. To je viac, ako mediánový príjem väčšiny občanov až v dvanástich členských štátoch.

Príjmy takmer polovice jej občanov totiž nedosahujú ani hranicu chudoby v Nemecku a Francúzsku.